A nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb elemét, egy tagállam alkotmányát támadták meg egyes képviselők. Jobb, ha tudjuk, hogy akik ma otromba módon belegázoltak a nemzeti szuverenitásba, nem Magyarországnak, hanem egész Európának okoztak kárt. A mai precedens gyengíti Európa valódi híveit, és erősíti az euroszkeptikusokat.

Az Európai Bizottságnak sem szándéka, sem joga nincs arra, hogy beavatkozzon egyes tagállamok alkotmányába. Mindezek után legfőbb ideje annak, hogy a baloldal véget vessen a magyar alkotmánnyal szembeni, csúsztatásokra épített politikai hecc kampánynak. Az új magyar alkotmány fontos eszköz arra, hogy nyolc év korrupt és alkalmatlan szocialista kormányzásának romjait fel lehessen számolni. Erre a munkára kapott Magyarországon kétharmados felhatalmazást a néppárti kormány. A baloldalnak bele kell törődnie, hogy ezt a döntést nem lehet sem Brüsszelben, sem Strasbourgban megváltoztatni.